Kan u misschien toch al iets meer zeggen over wat u als opdracht ziet voor zo'n coördinatiecel? Wat zouden eigenlijk de eerste taken van zo'n coördinatiecel moeten zijn?